Cette traçabilité est indispensable pour que le consommateur sache d'où viennent les produits qu'il mange mais aussi selon quelles normes ils arrivent dans son assiette, ce qui est, de notre part, une demande récurrente depuis longtemps.

En effet, deux aspects positifs se rattachent à leur utilisation la liberté et l'autonomie retrouvées des agriculteurs dans leur choix et leur savoir faire en matière de semences et plants. De même, contrairement au système engrais pesticides qui impose un nombre restreint de variétés, les semences paysannes permettent la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Les exigences sont également renforcées en matière de commerce international. Enfin, la certification de groupe est une opportunité pour les petits producteurs. C'est pour cela, même s'il s'agit d'avancées encore bien trop timides à notre sens, que nous voterons en faveur du rapport.